frú forseti það er misskilningur hjá háttvirtum þingmanni ef hann lítur svo á að ég sé á móti því að stjórnarandstaðan eigi aðkomu að nefndaformennsku í þinginu

ég held að afstaða beggja málsaðila bæði meiri hluta og minni hluta í þinginu til þeirra verkefna sem vinna þarf og til verklagsins sé lykilatriðið það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður sagði að það bíða mörg og knýjandi verkefni meðal annars þurfum við úr tómum sjóðum núna að örva atvinnulífið og eitt af því mikilvægasta sem við getum gert í því er að ganga frá til dæmis icesave samningnum og vinnubrögðin og vinnubrögðin um það mál eru til dæmis til vitnis um það sem við erum að ræða um þessa óheillavænlegu umræðuhefð og þetta óheillavænlega verklag sem við höfum tileinkað okkur á þessum vinnustað sem stendur hreinlega árangri og verkskilum fyrir þrifum sem betur fer finnst mér núverandi ríkisstjórn ástunda ábyrga skattastefnu vegna þess að hér var innleidd þrepaskipting í skattkerfinu sem ég held að sé mjög mikilvæg á þeim tímum sem við lifum núna þegar þarf að jafna lífskjör og dreifa byrðum en það er hins vegar alveg rétt að það þarf að vanda sig vel við slíka stefnumótun og í kreppustjórnun er mikilvægt að hægt sé að örva hagkerfið og auka útgjöld en eins og ég sagði er okkar vandi náttúrlega sá núna að sjóðirnir eru tómir þannig að það sem við kannski getum treyst á núna og þurfum að geta treyst á er vilji okkar og heiðarleiki til að ganga sameiginlega til þeirra verka sem vinna þarf